Je ambiciózní, ale zároveň realizovatelný. Obsahuje opatření, jež mají zabránit takzvanému úniku uhlíku a přesunutí investic do jiných zemí.

Za důležité považuji v dojednaném kompromisu také skutečnost, že ta nejefektivnější průmyslová odvětví budou mít více povolenek zdarma. To je velmi důležité opatření, které podporuje inovace a modernizaci, což zvyšuje také celkovou konkurenceschopnost.